Komisja Europejska usprawniła już w pewien sposób semestr europejski poprzez zmiany w kalendarzu analiz i dyskusji nad sytuacją gospodarczą w strefie euro i całej Unii. Kolejne kroki mają na celu pogłębioną integrację gospodarczą i fiskalną. Nowy semestr europejski ma również bardziej koncentrować się na aspektach społecznych i zatrudnienia, a centralną rolę mieliby odegrać partnerzy społeczni. Popieram fakt, że Komisja zamierza w ten sposób regularnie koncentrować się również na ocenie skutków społecznych w programach dostosowań makroekonomicznych. Niewątpliwie przyniesie to pozytywne skutki, jednak chciałbym przypomnieć, że semestr europejski jest przede wszystkim procesem wzmocnionej koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich, którego zasadniczym celem jest lepsze uwzględnienie wymiaru europejskiego w planowaniu krajowych strategii gospodarczych, a nie uczynienie decyzji leżących stricte

Nie mogę pozbyć się wrażenia, że wszelkie niepowodzenia strefy euro i problemy wynikające z różnic w poszczególnych gospodarkach Unii podaje się jako przykład dalszej głębszej integracji. Komisja podaje za przykład Stany Zjednoczone, które na międzynarodowych forach gospodarczych i finansowych mówią jednym głosem. Zwracając się do Szanownej Komisji porównywanie Europy ze Stanami Zjednoczonymi jest zupełnie nie na miejscu. Przecież Stany Zjednoczone to jedno państwo, a Unia Europejska to dwadzieścia osiem suwerennych państw. O ile popieram lepszą koordynację polityk gospodarczych, szczególnie w państwach strefy euro, które posiadają wspólną walutę i są od siebie uzależnione, to nie mogę poprzeć planów Komisji dotyczących tworzenia kolejnych ponadnarodowych bytów, jak na przykład Europejska Rada Budżetowa.